varðandi áform um skuldaleiðréttingu og framkvæmd hennar þá verð ég að segja að það hefur dregið verulega úr áhyggjum mínum af því að

geti mikið þvælst fyrir eða sá hluti stjórnarandstöðunnar sem hefur verið þessu andvígur vegna þess að helstu gagnrýnendur þessara tillagna og framkvæmdar þeirra mættu algjörlega tómhentir til þessarar umræðu og ekki hvað síst háttvirtur þingmaður árni páll árnason formaður samfylkingarinnar sem virtist bara fálma eitthvað út í loftið í ræðu sinni hér áðan háttvirtur þingmaður hélt því fram að síðasta ríkisstjórn hefði einmitt lagt áherslu á að skapa almennar og skýrar leikreglur það var beinlínis stefna síðustu ríkisstjórnar að gera það ekki hún vildi beita sér með sértækum aðgerðum og talaði gegn beitingu almennra aðferða við að fást við skuldavanda heimilanna háttvirtur þingmaður hélt því líka fram að samráð við stjórnarandstöðuna hefði verið aðalatriðið í öllum aðgerðum í þágu skuldsettra heimila og síðasta ríkisstjórn hefði lækkað skuldir heimilanna um tvö hundruð milljarða króna og gleymdi eins og sumir aðrir algjörlega að það var fyrst og fremst hæstiréttur íslands sem kom að því að lækka skuldir heimilanna á síðasta kjörtímabili þó að ríkisstjórnin sú reyni nú að eigna sér það allt saman svo er því haldið fram að það hafi heilmikið verið í vændum ef menn hefðu bara haft meiri tíma og þá gleymist að forustumenn síðustu ríkisstjórnar héldu sérstakan blaðamannafund

sem ætti að gera vegna skuldavanda heimilanna virðulegur forseti verst var þó að hlýða á háttvirtan þingmann árna pál árnason reyna að halda því fram að ekkert hefði staðist í áætlun um framkvæmd þessa máls að sá dagur færðist sífellt fjær að kynntar yrðu niðurstöður þetta er bara vitleysa það hafa allar tímaáætlanir í þessu máli staðist og ljóst að þær munu standast þess vegna er heldur aumt að lýsa því síðan yfir að við vitum ekkert hvort það verði nokkuð komið fyrir áramót ég var að rekja það hér í upphafi þessarar umræðu að vinnan gengi vel og hún væri samkvæmt áætlun svoleiðis að það er nú lítið hægt að gefa fyrir svona málflutning augljóslega eins og kom fram í allri umræðu í aðdraganda kosninga þurfti að afla gagna og undirbúa þessar umfangsmiklu aðgerðir um það var ekki deilt okkur framsóknarmönnum var meira að segja legið á hálsi fyrir það að vera að kynna tillögur vera með stefnu í kosningum sem væri ekki hægt að framkvæma fyrr en að undangenginni undirbúningsvinnu að kosningum loknum fyrir þetta vorum við gagnrýnd aftur og aftur og aftur síðasta vígi gagnrýnenda flokksins og þessara tillagna hans var að flokkurinn væru með tillögur sem menn vissu ekkert um það hvenær yrði hægt að framkvæma svo daginn eftir kosningar og áfram að einhverju leyti í þessari umræðu

að það hafi bara strax daginn eftir kosningar átt að koma ávísun inn um bréfalúguna hjá fólki þetta er náttúrlega ekki uppbyggileg eða gagnleg umræða um stefnu hvað þá svona stórt og mikilvægt mál það er að vísu vísað í það að því hafi verið haldið fram í einni færslu á face book að

við þá umræðu sem þá var í gangi en hún var nefnilega sú að háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson fyrir utanríkisráðherra hafði haldið því fram með því að snúa út úr orðum háttvirts þingmanns frosta sigurjónssonar að framsóknarmenn ætluðu eftir að tillögum yrði hrint í framkvæmd

þangað til að lokið yrði við framkvæmdina það var útskýrt af mér og öðrum að þegar leiðréttingunni yrði hrint í framkvæmd þá kæmi hún til áhrifa strax en það tæki ekki tuttugu ár eins og háttvirtur þingmaður hafði reynt að komast að niðurstöðu um á mjög sérkennilegan hátt virðulegur forseti aðalatriðið hér er að þrátt fyrir að það sé vissulega rétt að þau fyrirheit sem voru gefin í kosningunum hafi verið mjög stór þá liggur nú fyrir að allt er samkvæmt áætlun við framkvæmd þeirra fyrirheita allt er samkvæmt áætlun eða ætlar einhver að leggjast gegn því að þegar ráðist er í skuldaleiðréttingu sem er hægt að halda óhikað fram að verði sú mesta sem nokkurs staðar hafi verið ja alla vega á síðari tímum að þá sé eitthvað óeðlilegt að leita til sérfræðinga að vinna undirbúningsvinnu eru menn á móti rannsóknum varfærni faglegum vinnubrögðum virðulegi forseti það getur ekki verið jafnvel þeir sem eru andvígir hugmyndinni og háttvirtir þingmenn bjartrar framtíðar mega þó eiga það þeir eru bara andvígir hugmyndinni um þetta en þeir þó styðja fagleg vinnubrögð virðulegi forseti hér er allt samkvæmt áætlun og ekki seinna vænna að unnið sé skipulega og vel að því að koma til móts við skuldsett heimili núna fimm árum eftir efnahagshrunið þegar skuldir fyrirtækja ef allt er meðtalið hafa lækkað um helming fjögur þúsund milljarða

á meðan sáralítið hefur gerst hjá þeim mikla fjölda heimila sem er með verðtryggð lán og vegna þess að hér voru nokkrir háttvirtir þingmenn sem spurðu fyrir hverja er þetta þetta er fyrir eins og lýst er í stjórnarsáttmála alla þá sem urðu fyrir tjóni vegna hins ófyrirséða verðbólguskots áranna tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tíu þá sem urðu fyrir áhrifum af því á verðtryggðum fasteignalánum sínum

stöðu ýmissa annarra það er ekki seinna vænna að við framkvæmum þetta nú og gerum það faglega og vel